De heer Kamall weet kennelijk niet dat Adolf Hitler het socialisme gedood heeft door het zogenaamd te omarmen, met als gevolg helaas dat vele socialisten hun leven hebben verloren in onder andere de concentratiekampen.

De EU moet zich niet overal mee bemoeien, zoals de té politieke Commissie Juncker op dit moment doet. Het is jammer dat de Britten daarbij niet kunnen helpen. Voorzitter, ik hoop, net als de honderdduizenden demonstranten afgelopen zaterdag, dat de brexit bijvoorbeeld door een tweede referendum niet doorgaat. Gebeurt dat toch, dat de brexit wel doorgaat, dan hoop ik dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie dicht bij elkaar kunnen blijven, want een no deal zou een ramp zijn.